Hvala lepa, predsednik. Spoštovani kolegi iz ministrstva, kolegice in kolegi! Danes je pred nami nov predlog spremembe Zakona o dohodnini. Njegova ključna rešitev je več kot dvakratno povišanje splošne davčne olajšave, s čimer se vsem bi znižala se davčna osnova. Nikakor ni prvi s to podobno vsebino. V zadnjem mandatu smo kar štirikrat obravnavali skoraj identični predlog istega predlagatelja. Poleg povišanja splošne davčne olajšave še ukinitev najvišjega dohodninskega razreda, pa ponovno usklajevanje višine olajšav. Vsi so bili zavrnjeni s preprostim in podobnim argumentom. Tako splošno znižanje davkov na dohodke bi bistveno preveč zarezalo v naše skupne prihodke, da bi te prihodke lahko na drugačen način nadomestili. Pričakovana povečana potrošnja zaradi višjih dohodkov ljudi pa ne bi prinesla niti približno dovolj, da bi lahko država normalno funkcionirala. In to smo ponovili, dragi kolegi iz Nove Slovenije, že večkrat. Uvodna obrazložitev predloga zakona tokrat posveča precej pozornosti problematiki slovenskih čezmejnih delavcev oziroma dnevnih delovnih migrantov. Iz obrazložitve je jasno razvidno predvsem to, da je primerjava davčnih sistemov in obremenitev zelo zapletena. Slovenski in avstrijski davčni sistem se namreč razlikujeta v več pomembnih podrobnostih, kot je le višina olajšav. Pomembne razlike nastajajo predvsem v davčni obravnavi pri posameznih tipih dohodkov, ki jih ena država na primer vključuje v davčno osnovo in jih obdavčuje, druga pa isti tip dohodkov izvzema iz davčne osnove. Gre za povračilo stroškov za prevoz in prehrano ter za njihovo njihovo priznano višino, pa izplačila raznih dodatkov, ki jih sosednji Avstriji dino, denimo ne vključujejo v dohodninsko osnovo. Takšnih primerov je preveč, da bi jih, seveda, tu naštevali. Vsem pa je skupno, da zlasti prizadenejo določeno skupino ljudi, ki morajo svojo eksistenco reševati z delom v tujini. Problematiko se je skušalo reševati z več spremembami tega zakona, ki v svojem štiriinštiridesetem in petinštiridesetem členu daje možnost, da se nekatere vrste dohodkov izvzamejo iz dohodninske osnove. Ne glede na vrsto poskusov, da bi ta problem naslovili, pa ta ostaja še nerešen. O poskusih, da bi dodatno upoštevali specifiko držav in podrobnosti, posebnosti zavezancev, se je umešalo celo ustavno sodišče. Toda rešitve, ki so danes predlagane, so še vedno preveč splošne in premalo ciljane. Zato pa, po moje, tudi absolutno predrage za to državo, saj bi s temi ukrepi proračun bil zmanjšan za več kot petsto milijonov evrov. Glavnina te vsote odpade na splošno zvižanje zvišanje davčne olajšave. Če upoštevamo, da letna vsota pobrane dohodnine znaša milijardo in šeststo milijonov evrov, bi to pomenilo, da bi davčne prihodke od dohodnine zmanjšali za skoraj eno tretjino. Prepričan sem, če bi bila Nova Slovenija v vladi tega nikdar ne bi naredila. Seveda velika večina predlogov niti nima zveze s perečimi problemi dnevnih delovnih migrantov . Predlog je tu po večini le zato, da lahko predlagatelj ponovi, ponovi svoj preizkušeni govor. Za člen, ki dejansko dopušča vsaj minimalno upoštevanje razlik v povračilih stroškov med med državama in torej vsaj v majhno korist naših delavcev v tujini, enostavno predlagati, predlagatelj črta ta člen. Socialni demokrati smo prepričani, da je anomalije slovenskega davčnega sistema treba popraviti, zato se smo tudi zadovoljni, da je davčno prestrukturiranje, ki bi razbremenilo delo, pri tem pa ne razmontiralo delujočega sistema, eden od pomembnejših ciljev koalicije. V prihodnjem letu pričakujemo od ministrstva in vlade predloge, kako celovito izboljšati naš davčni sistem. Problematika Slovenk in Slovencem, ki delajo za delodajalce v tujini, je za nas vsekakor prioriteta in zanjo pričakujemo konkretne predloge, ciljane, preračunane in pa seveda utemeljene. Teh kriterijev pa današnji predlog absolutno ne vsebuje. V poslanski skupini Socialnih demokratov zato ne bomo podprli predlaganih sprememb in dopolnitev zakona ter bomo na koncu razprave nasprotovali predlogu sklepa, da je predlog primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa.